Monsieur le Président, la Turquie ne cesse ses provocations à l'égard de la Grèce comme à l'égard de la République de Chypre.

Nous constatons que votre prétendue solidarité européenne n'est qu'un vain mot, surtout lorsqu'il s'agit de se coucher devant les outrances et les provocations d'Erdoğan.

Suspendez alors toute relation avec la Turquie jusqu'à leur libération, qui n'est pas négociable.